Je remercie mon collègue Paul Rübig, qui est toujours attentif aux petites et moyennes entreprises.

Le commissaire a toujours été attentif à ce point. Il est vrai qu'elles ont des capacités qu'il faut financer et soutenir en termes d'innovation et de recherche, et que nos réseaux de PME, associés à nos grandes entreprises, doivent être la base industrielle de défense dont nous avons besoin.